De EVP Fractie wil niet doormodderen, maar ambitieuze inzet op groei en stabiliteit.

Dat is de beste garantie dat banken hun rol als financier van het midden en kleinbedrijf weer waar kunnen maken. Voorzitter, de ECB gaat als single supervisor het bankentoezicht overnemen.

Afgelopen maandag zijn we daar in Frankfurt uitvoerig over geïnformeerd. Maar op één been kun je niet lopen. Regeringsleiders hebben beloofd dat er ook een single resolution autoriteit komt, en wij als medewetgever, zijn gecommitteerd dat ook te leveren. U zult begrijpen dat er bij ons zorg leeft over de koers die de ECOFIN ministers lijken in te slaan. Een afsplitsing van het fonds in een intergouvernementeel orgaan kan de effectiviteit van de resolutie autoriteit aantasten. Wat dreigt is dat de besluitvorming over de resolutie in handen van de lidstaten wordt gelegd in plaats van bij een communautaire autoriteit. En wat niet werkte bij het stabiliteits en groeipact, wat we daar hebben afgeschaft, zouden we hier dan gaan invoeren. Voorzitter, dat gaat niet werken! Wij bepalen volgende week als Parlement onze positie en zijn klaar voor de onderhandelingen met de Raad.